háttvirtur þingmaður halldór blöndal færi að villu síns vegar og héldi áfram að gera mér upp skoðanir um sovétríkin sem voru náttúrulega til þegar ég var barn og unglingur að aldri það er rétt sem voru til þegar ég var barn og unglingur að aldri og um það bil með þeim hætti er samskiptum mínum best lýst

hæstvirtur forseti en hins vegar verða það að teljast nokkur tíðindi að núna þrjátíu og einu ári eftir að bandaríkin hörfuðu úr víetnam sé enn til maður uppi á íslandi háttvirtur þingmaður sjálfstæðisflokksins halldór